virðulegi forseti ég fagna þessum orðum ég held að það sé afar brýnt að við sýnum strax vilja þingsins í þessu efni og ég held að það sé mjög mikilvægt að það myndist samstaða um það meðal þingmanna að taka strax á þessu eftirlaunamálinu ég veit að menn hafa hingað til velt fyrir sér ýmsum stjórnskipulegum hindrunum í vegi þess að taka þessi réttindi af og hvort þær kunni að valda ríkinu bótaskyldu ég held einfaldlega að tími lögfræðilegra vangaveltna af þeim toga sé fyrir löngu liðinn við þær aðstæður sem við búum við núna þó það sé eins og ég nefndi áðan bara einfaldlega rétt að afnema þessi réttindi og leyfa þá þeim sem eru slíkar smásálir að vilja sækja forréttindi sín með dómi að gera það þeir verða þá sjálfum sér til skammar og að athlægi en tjón ríkisins verður ekkert meira heldur en það hefði orðið óbreytt af að borga þeim þessi réttindi út þannig að við skulum bara afnema þessi réttindi við skulum leyfa litlu aurapúkunum að koma við þær aðstæður sem nú eru í samfélaginu og draga ríkið fyrir dóm til að fá sér til dæmd forréttindi sín og þá skulum við borga þeim nauðug viljug en við skulum sýna fólkinu í landinu þá virðingu

að undirgangast að borga þessi forréttindi að óbreyttu til eilífðarnóns án undangengins dóms